Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Alto rappresentante Mogherini, secondo il Segretario di Stato americano gli insediamenti ebraici in Cisgiordania non violano la legge internazionale. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, invece, impone che Israele segnali sull'etichetta dei propri prodotti se provengono da insediamenti situati in uno dei territori cosiddetti occupati.

L'Unione europea continua a colpire Israele, l'unica vera democrazia del Medio Oriente, quando dovrebbe essere il terrorismo islamico il nemico da combattere. L'Unione europea stanzia milioni di euro all'islamica Turchia ma si dimentica di etichettarla per l'occupazione di Cipro.